Wij hebben een uitgebreid proces achter de rug met 633 amendementen en het was werkelijk niet eenvoudig om met de schaduwrapporteurs tot één samenhangend verhaal te komen.

Het is een midterm review en het gaat over implementatie en continuïteit.

In Nederland zeggen wij altijd zonder transport staat alles stil. De transportsector heeft een grote verdiencapaciteit en is voor de ontwikkeling van de Europese economie van zeer groot belang er werken honderden, duizenden mensen in die transportsector en dat mogen wij niet vergeten.

24 procent van de vervuiling in Europa wordt veroorzaakt door de transportsector, 29 procent door de energiesector. Nou, dan begrijpt u wel wat onze positie is. Duurzaamheid is niet alleen een bedreiging, maar ook een kans voor innovatie en innovatie in de transportsector, daarop zullen wij de komende 10 à 20 jaar moeten inzetten.

Dat is op zich een vervelende constatering, want wij willen meer schone transport in de binnenvaart en op de trein.

Wij willen meer innovatie en we willen ook een elektronische vrachtbrief per